Ja, Hvala, predsednik. Kot prvi izmed izbranimi, imam za vas dve vprašanji. Prvič, kdo določa dnevni red, da poslanci ne morejo iti domov za miklavža, ker očitno je kriva opozicija. Pa me zanima, kdo določa dnevni red in ali, če bi prišel, predlog, ali bi ga upoštevali. Ker tudi sam sem oče treh otrok in verjemite, da z veseljem bil doma. Tako da me zanima, glede na to, da je bilo na opozicijo mišljeno, da nekateri ne morejo doma preživeti miklavževega večera. Prvo vprašanje, kdo določa dnevni red? In pa drugo vprašanje, glede na to, da še enkrat, a vi razlagate in berete poslovnik, ali je še dovoljeno opoziciji vlagati zakone? Kot tretja stvar pa, pričakujem, da ko bo konec razprave, da vsem poslancem preberete stodeveti člen Ustave Republike Slovenije kot prvi med enakimi. Hvala.